Am primit sprijinul PPE și apoi al celorlalte grupuri politice și doresc să le mulțumesc cu această ocazie.

Pentru că, deși atenția noastră este concentrată acum asupra invaziei rusești din Crimeea, cred că trebuie să fim atenți și la încălcările grave ale drepturilor omului și ale principiului statului de drept care se petrec în Rusia. Ultimul exemplu este chiar verdictul din 24 februarie referitor la opt dintre protestatarii din Piața Bolotnaia, protestatari care au ieșit în stradă în mai 2012, alături de zeci de mii de ruși, pentru a și exprima pur și simplu nemulțumirea față de realegerea lui

Acuzațiile au fost clar motivate politic, ca o expresie a disprețului față de diferența de opinie, drepturile procedurale ale acuzaților nu au fost respectate, iar sentințele pronunțate sunt evident disproporționate.

Toate astea sunt practici de reducere la tăcere a opozanților, care amintesc de perioada sovietică și de tratamentul aplicat disidenților politici, neavând deci nimic de a face cu democrația.

Personal nu cred, așa cum am mai spus o aici, că, în acest moment, sub Putin, Rusia mai poate fi considerată un partener strategic al Uniunii Europene.